Tak naprawdę przez całą tę kadencję od trzech i pół roku nigdy o tym nie porozmawialiśmy, nawet w okrągłą

Tymczasem tak naprawdę to naprawa skutków tamtego podziału Europy, tamtej kapitulacji Zachodu jest rzeczywistym sprawdzianem jedności europejskiej. Europa naprawdę solidarna to Europa usuwająca skutki komunizmu i dominacji sowieckiej w środkowej i wschodniej Europie, i wspierająca, a nie atakująca te państwa, które jej wtedy doświadczyły. Dzisiaj każdy akt przemilczenia Jałty, każde udawanie, że tego nie było, jest przekreślaniem solidarności europejskiej. Czas, żebyśmy zaczęli myśleć o tym wielkim zadaniu, które ciągle mamy do wykonania.